Dank aan rapporteurs en schaduwrapporteurs voor al het harde werk. Het Commissievoorstel bood niet genoeg ruimte en wat nu voor ligt is zeker een verbetering voor de lidstaten. De doelstelling was immers om te komen tot een betere dienstverlening aan de consument en dan kan de markt uiteraard hoogstens een middel zijn, maar zeker niet het doel. Flexibiliteit is nodig voor de lidstaten om die service te kunnen bieden. En laat het dan ook aan de lidstaten zélf over om te bepalen wie er op het spoor moet rijden en hoe, uiteraard tegen faire voorwaarden. Het is belangrijk voor Nederland met een heel geconcentreerde markt, een heel dicht bereden net, dat de markt ook samen kan blijven ik vind het goed dat de Commissie vervoer een mogelijkheid heeft ingebouwd voor de nationale regulatoren om, indien nodig, contracten toe te kennen en geen publieke aanbestedingsprocedure te volgen.

Dank voor al het harde werk, ik kijk uit naar meer service voor de consument.